Madame la Présidente, je voudrais m'adresser au Conseil et je suis évidemment, comme beaucoup d'entre nous, frustré de ne pouvoir le faire en direct parce que je voudrais dire au Conseil que le Parlement, dans cette affaire, est raisonnable.

Il demande la protection du consommateur, et notamment l'interdiction de produits que tout le monde ici qualifie de toxiques, et pas seulement ici, mais également dans l'industrie, dans le métier.

Il demande évidemment des moyens d'action contraignants.

Je pense que la patience de nos concitoyens, la patience de ce Parlement arrive à son terme. Si nous donnons à la présidence belge une chance d'agir, il s'agit bien que cette chance soit saisie et que nous ayons des résultats dès la semaine prochaine. Vous savez, nous sommes confrontés en Belgique à des slogans du genre Eigen volk eerst ou Ce que nous faisons, nous le faisons mieux et, malheureusement, c'est cet égoïsme national que l'on retrouve bien trop souvent au niveau européen. C'est cela qui pave le plus sûrement le chemin d'un avenir de déclin pour les citoyens de ce continent dont, pourtant, nous pouvons être fiers.